Nie interesuje mnie, skąd Białoruś weźmie środki finansowe, czy bierze środki na elektrownię atomową. Nie interesuje mnie, gdzie sprzeda, i czy sprzeda, i za jaką kwotę nadwyżkę tej energii. Natomiast bardzo mnie interesuje, co będzie się działo z odpadami, czy ma na to pomysł, czy jest on pod właściwą kontrolą. Jaka technologia w rezultacie zostanie użyta i na ile ona rzeczywiście będzie bezpieczna? I bardzo mnie interesuje stosunek Litwy do tej inwestycji, gdyż to państwo jest w chwili obecnej najbardziej obciążone ewentualnym ryzykiem funkcjonowania tej elektrowni. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że te elementy, które są budowane w pytaniach dotyczących bezpieczeństwa, muszą być uznane za kluczowe. Te elementy, które dotyczą ekonomii, stanowią suwerenną część polityki samej Białorusi.